Pane předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal celou tu debatu a dovolte mi, paní vysoká představitelko, několik vět.

Já na jedné straně podporuji, aby tato dohoda byla zachována, ale na druhé straně nemůžeme relativizovat to, že Írán je dneska teokratická diktatura, kde nejsou respektována lidská práva, kde je obrovské množství poprav, destabilizace regionu a mnohá a mnohá negativa tohoto zločineckého režimu. Nezlobte se, tváří v tvář tomuto mít radost z toho, že nám roste obchod s touto zemí, že nám narůstají investice, mi připadá, že tímto v zásadě relativizujeme, jak zločinný režim dnes v Íránu existuje. Takže buďme pro to, aby ona dohoda existovala, já ji považuji za velký úspěch i Vaší diplomacie, ale na druhou stranu, buďte pořád obezřetní, protože dohoda s takovýmto režimem může v jednu chvíli existovat, ale takovýto režim ji může kdykoliv vypovědět.